Szczególnie nie wyrażamy zgody na tak brutalne formy jej tłamszenia, jak ma to miejsce w przypadku Afgana Mukhtarliego, który, będąc niezależnym dziennikarzem otwarcie krytykującym działania rządu azerbejdżańskiego, został porwany w Gruzji, siłą przewieziony do Azerbejdżanu i aresztowany pod wątpliwymi zarzutami. Należy także podkreślić, że przypadek A.

Dlatego podkreślam z całą mocą, że nie może być zgody Unii Europejskiej na więźniów politycznych, i wzywamy rząd Azerbejdżanu do ich uwolnienia. Sądzę, że postulat ten musi być także jednym z punktów negocjowanej od lutego tego roku umowy o partnerstwie między Unią a Azerbejdżanem.